Es ist ganz wichtig, dass wir diese Debatte über die Zukunft der Aquakultur im Parlament führen und dabei natürlich auch Europa als einen großen Verbrauchermarkt sehen. Mit 500 Millionen Einwohnern verbrauchen wir zehn Millionen Tonnen Fisch und Fischprodukte und können leider aus eigenem Aufkommen ob in der Fischerei oder in der Aquakultur nur zwei Millionen Tonnen selbst erwirtschaften. Das heißt einen Riesenimport, und wir brauchen klare Standards. Aber wir müssen auch sehen, dass wir unsere Natur im Gleichgewicht halten.

Aber der Artenschutz bezieht sich dann natürlich auch auf das, was im biologischen Gleichgewicht in der Nahrungskette die Fische letztendlich als Ernährungsgrundlage hat.

Ich möchte herzlich darum bitten, dass wir dieses Problem auch im Parlament miteinander besprechen.